forseti vill geta þess að

þá fer fram umræða utan dagskrár um verndaráætlun vatnajökulsþjóðgarðs málshefjandi er háttvirtur þingmaður guðlaugur þór þórðarson hæstvirtur umhverfisráðherra svandís svavarsdóttir verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund